Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Die Palmölproduktion ist extrem schädlich für die Biodiversität, und riesige Regenwaldflächen wurden und werden dafür zerstört. Zahlreiche Tierarten verlieren ihren Lebensraum und sterben aus. Palmöl ist auch schädlich für die Menschen, denn der Landraub durch große Konzerne treibt die indigene Bevölkerung in den Ruin. Den Preis für billiges Palmöl zahlen also Menschen, Tiere und die Natur. Palmöl rangiert nach der globalen Fleisch und Sojaproduktion an dritter Stelle der umweltschädlichsten Agrarerzeugnisse. Der Bericht Konečná verdient unsere Zustimmung, da er gute Lösungsvorschläge enthält. Er appelliert an die EU, die dringend erforderlichen Maßnahmen zur Minimierung der negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen der Palmölproduktion ins Auge zu fassen. Aber mit einer Tatsache müssen wir uns abfinden Wirklich ökologisch nachhaltig und sozial produziertes Palmöl gibt es nicht und wird es auch in Zukunft nicht geben.